virðulegi forseti ég vil eins og aðrir í upphafi máls míns þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að leggja fram þessa skýrslu þó svo það sé kannski ekki honum um að kenna hún hefði mátt koma fyrr þar sem eru rétt

sem við erum að ræða hér framhaldið á var samþykkt hér á alþingi og til að rifja upp þá voru það þrjátíu og þrír þingmenn sem sögðu já og þrettán greiddu atkvæði gegn þannig að það var yfirgnæfandi meiri hluti þáverandi þings það er alveg rétt sem hér hefur komið fram að í millitíðinni hefur verið kosið og er ekkert óeðlilegt við það að nýtt þing þurfi ráðrúm til að ræða þetta mál mig langar svolítið vegna þess að hér hefur mikið verið rætt um að það eru mörg álitamál þetta þarf að ræða við þurfum að gefa okkur tíma allt rétt þá langar mig svolítið til að rifja upp hvað þetta mál er búið að vera lengi til umræðu hér bara hér á hinu háa alþingi og síðan hvernig umræðan hefur verið úti í þjóðfélaginu

í september tvö þúsund og átta sem ég flutti fyrstu fyrirspurnina eða lagði fram fyrstu fyrirspurnina til þáverandi heilbrigðisráðherra guðlaugs þórs þórðarsonar um staðgöngumæðrun ég man dagsetninguna mjög vel vegna þess að ég átti tvær vikur í að eignast yngri son minn og hann er að verða sex ára núna í september þannig að ég hef haft afskipti af þessu máli hér á þingi núna á sjötta ár og það var ekki í fyrsta sinn sem það var rætt á þingi heldur hafði það komið til umræða áður á þessum sex árum við hverja fyrirspurn við hverja skýrslu í hvert sinn sem þingsályktunartillagan var lögð fram var rædd þá gaus að jafnaði upp í samfélaginu mikil umræða og umræðan varð um tíma miklu almennari heldur en ég hélt og óraði fyrir að hún gæti nokkurn tíma orðið vegna þess að þetta er mál sem þú ert kannski ekki að hugsa um nema þegar akkúrat það er í umræðunni nema þetta sé mál sem snertir þig ég verð að hrósa ræðu háttvirts þingmanns jóhönnu maríu sigmundsdóttur sem fór afar vel yfir þau sjónarmið sem eru mikilvæg í þessu máli og ég ætla því að nota tækifærið og vísa í hennar ræðu og aðrar sem ég hef flutt um þetta mál áður í staðinn fyrir að endurtaka það mig langar að taka þetta dálítið út frá þessu sjónarmiði að það þurfi meiri umræðu það þurfi fleiri sérfræðinga það þurfi málþing það þurfi

og eins og ég segi allt rétt en hvenær er komið nóg mér reiknaðist til hér á árum áður daginn fyrir samþykkt þingsályktunartillögunnar við þriðju umræðu þá hafði ég tekið saman ég hef ekki tekið saman fyrir þau tvö ár sem hafa liðið síðan þá á þeim tíma á átján mánuðum á undan höfðu verið haldið fimmtán málþing um staðgöngumæðrun og ég hafði tekið þátt í umræðum í velflestum þeirra allir fjölmiðlar landsins höfðu fjallað ítarlega um staðgöngumæðrun kastljós ísland í dag síðdegisútvarp ríkisútvarpsins reykjavík síðdegis ísland í býtið návígi meira að segja simmi og jói fréttablaðið fréttatíminn nýtt líf morgunblaðið fyrir utan hefðbundnar fréttir á rúv og stöð annað það hafa verið gerðar skoðanakannanir af því að það var talað um að almenningur þarf að vera upplýstur áður en þingsályktunartillagan var samþykkt voru í kringum áttatíu prósent fylgjandi

síðasta könnun sem ég sé frá maí tvö þúsund og tólf hafði þessi tala farið upp í áttatíu og sjö komma þrjú prósent sem voru hlynnt staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni og það er það sem við erum alltaf að tala um þannig að umræðan hefur verið ítarleg umræðan hefur verið góð það eru ekki allir sammála þannig að sjónarmiðin hafa öll fengið að komast á framfæri og ég minni á það að í þingsályktunartillögunni sem var samþykkt þá var velferðarráðherra falið að skipa starfshóp sem undirbúi frumvarp til laga sem heimili staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni þannig að ég lít svo á að skýrsla hæstvirts ráðherra sé liður í því og eins og hann hefur kynnt þetta sjálfur en ég vona svo sannarlega að við fáum að sjá frumvarp hér á hinu háa alþingi svo fljótt sem verða má eins og segir í tillögunni ef við honum bara aðeins á þessi sex ár hvað varð til þess að ég fór að skipta mér af þessu máli það var vegna þess að til mín leitaði fólk sem þráir ekkert annað meira í lífinu heldur en að eignast barn þetta var ekki einn þetta voru ekki tveir þetta var nokkur hópur fólks hvað hefur gerst á þessum sex árum þau eins og við öll höfum orðið sex árum eldri háttvirtur þingmaður jóhanna maría sigmundsdóttir fór vel yfir þau skilyrði sem ættleiðingarferlinu krefst þar eru ákveðin aldurstakmörk og ég leyfi mér að fullyrða að nánast allir þeir sem eru komnir að þessu úrræði hafa farið í gegnum ferlið ættleiðingar tæknifrjóvgun allt þetta allt tekur þetta tíma við getum verið að tala um áratug eða meira í lífi þessa fólks í

að geta eignast barn og það er auðvitað ekki réttur allra að eignast börn eins og hér hefur komið fram en gleymum heldur ekki því að við göngum ansi langt nú þegar í þeirri viðleitni og við leggjum okkur öll fram í þeirri viðleitni að aðstoða fólk sem getur ekki eignast börn með eðlilegum hætti við leyfum tæknifrjóvganir við leyfum glasafrjóvganir við erm að tala um siðferðileg álitamál tengd staðgöngumæðrun þau eru öll fyrir hendi leyfi ég mér að fullyrða nema eitt að móðirin lætur barnið af hendi uppruna barns

fyrir barn að leita uppruna síns þegar um staðgöngumóður er að ræða vegna þess að oftast í mörgum tilfellum er að ræða kynfrumur frá væntanlegum foreldrum við leyfum gjafaegg og gjafasæði án þess og þú getur gefið egg og gefið sæði án þess að þurfa að veita leyfi fyrir því hver gefur viðkomandi egg og sæði ég segi fyrir mig mér þykir það meiri gjöf ég nefndi hér son minn sem fæddist fyrir tæpum sex árum hann er nánast alveg eins og ég hann þykir svo líkur mér blessaður drengurinn að ég þarf ekki að vera nálægt honum til að fólk átti sig á því að ég er móðir hans hann var einu sinni egg sem ég hefði getað gefið hann er alveg eins og ég það er mjög mikil gjöf ef maður hugsar þetta í þessu samhengi

en setjum ekki siðferðilegu álitamálin í þessu máli ofar öllu öðru sem við erum búin að leyfa þetta er nákvæmlega sami hluturinn þetta er úrræði fyrir foreldra sem geta ekki eignast barn eftir öðrum leiðum og þetta er gert það var nefnt hér áðan það var ekki fyrr en í sumar sem fyrsta samkynhneigða parið á íslandi

en féllu frá því vegna þess að þeir fengu þá dásamlegu gjöf sem þessi litla stúlka er sem þeir gátu ættleitt þetta er hægt fólk gerir þetta gengur ansi langt hjálpum því semjum þetta að íslenskum veruleika